En février 2011, il s'agissait de développer le marché européen de l'énergie.

En mars 2014, retour à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie.

La bulle rhétorique gonfle. Mais, à chaque fois, l'Europe de l'énergie recule. Car, entre temps, chaque pays a poursuivi sa politique nationale égoïste. L'Union est restée sans réaction efficace face à l'usage de l'arme du gaz par la Russie. Elle est restée sans réaction face au développement foudroyant des hydrocarbures non conventionnels, et le marché des droits d'émissions s'est effondré. Grâce à la proposition de la Commission, pour la première fois, le Conseil est saisi d'un projet de politique globale. Adoptons le une fois pour toutes et prévoyons que le huitième Conseil européen consacré à l'énergie se réunisse dans cinq ans pour constater l'application effective de la politique dont nous avons besoin.